Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni vsi predstavniki vlade in kolegi poslanke in poslanci. Mene zanima število novozaposlenih v državni upravi, se pravi, vezano na mandat te vlade, se pravi od takrat, ko je, ta vlada nastopila, trinajstega devetega dva tisoč osemnajst. Koliko, je bilo novih zaposlitev? Pa prosim, da kabinet, naj to razumemo, da si pač minister pripelje svoje ljudi, ki jih potrebuje za svoje delo, in vseh ostalih, ki so bili v tem času zaposleni. koliko, seveda to pomeni, torej koliko je potrebnih sredstev za njihove plače? In, kako, torej načrtujete glede na to, da ves čas govorimo o tem, da je v državni upravi preveč zaposlenih, in da, je bil v preteklosti sprejet ZUJF in tudi drugi ukrepi, da se vsaj tisti, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, upokojijo. Tukaj pa pač prihaja do novih zaposlitev. Jaz razumem, da nekaj teh novih zaposlitev seveda mora biti, ker če želiš izpolnjevati svoj program, ga lahko samo tisti ljudje, ki vanj verjamejo, ne pa mogoče nekdo, ki prihaja celo iz kakšne druge politične opcije. Ampak, kljub temu, no, bi prosila po ministrstvih in razdelitev glede na kabinetne zaposlitve in vse ostale. Pa tudi zanima me, če so bili v zvezi s tem kakšni javni razpisi ali kako se je zaposlovalo. Hvala.